Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das große Problem in Deutschland ist, dass Auschwitz zur Messlatte für Judenhass gemacht wurde.

Nach den Verbrechen von Halle stand einmal mehr die These eines verwirrten Einzeltäters im Raum, und eben hat die EKR wiederum von einem tragischen Zwischenfall geredet. Ich frage Sie Wie kann man nach den Anschlägen auf Synagogen in den Neunzigerjahren, nach Breivik, nach den Anschlägen in Paris und Brüssel, nach den NSU Prozessen in Deutschland noch immer von verwirrten Einzeltätern faseln? Heute erst gab es wieder einen Brandanschlag auf eine Moschee in Dortmund. Wenn Politikerinnen und Politiker nach den Taten in Halle von plötzlichen Alarmzeichen reden, haben sie offenbar Jahrzehnte fest geschlafen. Denn Antisemitismus und Rassismus sind leider nie aus der Mitte der Gesellschaft verschwunden.

Von der Bildung bis in die Politik ist die Blindheit auf dem rechten Auge unübersehbar.

Rechtsextremismus und Antisemitismus haben viele Ursachen, und das fängt bei der Verrohung der Sprache und dem respektlosen Umgang miteinander an.

Antisemitismus und Rassismus müssen wir umfassend aufklärerisch und nachhaltig bekämpfen und liebe Kommission nicht nur im Netz. Da helfen keine einzelnen Maßnahmen, sondern nur, mehr Geld in Bildung, Demokratie, Integrations und Aussteigerprojekte zu stecken. Das sind wir nicht nur den Opfern von Halle schuldig.